með henni leita ég fyrir ríkisstjórnar hönd heimildar alþingis til þess að staðfesta fyrir hönd íslensku þjóðarinnar ákvörðun sameiginlegu e e s nefndarinnar númer fimmtíu tvö þúsund og tíu en hún er um breytingu á elleftu og tólfta viðauka við e e s samninginn um annars vegar fjármálaþjónustu og hins vegar frjálsa fjármagnsflutninga sömuleiðis er þá um leið fellt inn í samninginn tilskipun evrópuþingsins og ráðsins tvö þúsund og níu fjörutíu og fjögur e b en hún felur í sér breytingu á tilskipun níutíu og átta tuttugu og sex e b um endanlegt uppgjör í greiðsluuppgjörskerfum og uppgjörskerfum fyrir verðbréf og tilskipun tvö þúsund og tveir fjörutíu og sjö e b um samninga um fjárhagslegar tryggingarráðstafanir að því er varðar tengd kerfi og skuldaviðurkenningar

með þessari tilskipun er ákvæði um tveggja eldri tilskipana breytt það er annars vegar tilskipun níutíu og átta tuttugu og sex e b en henni er ætlað að tryggja skilvirkari og öruggari fjármálaviðskipti á hinum sameiginlega innri markaði

sem er ætlað að stuðla að opnari og hagkvæmari fjármagnsmörkuðum og auknum stöðugleika fjármálakerfisins umfjöllun ítarlegri um þær tilskipanir er að finna í sjálfri þingsályktunartillögunni og ég læt duga að vísa til hennar hvað þær varðar sömuleiðis verða þær síðar útfærðar í lagafrumvarpi sem mun koma fram það er ef alþingi fellst á þessa tillögu sem ég mæli hér fyrir meginbreytingarnar sem leiða af þessari tilskipun stafa af því að það eru komnar til auknar tengingar milli greiðslukerfa við landamæri en áður voru kerfin meira og minna landsbundin og þau voru sjálfstæð nú er verið að breyta skilgreiningum og þar með gildissviði auk sem það er líka verið að gera efnislegar breytingar á ákvæði um greiðslujöfnun og greiðslufyrirmæli raunar líka um gjaldþrotaskipti og upplýsingagjöf vegna þátttöku í greiðslukerfi að nokkru leyti er hér um að ræða tæknilegar breytingar auk þess sem smávægilegar aðrar breytingar eru jafnframt gerðar

hér um eða þá ákvörðun sem leiddi til tillögunnar sem ég mælti fyrir hér áðan á sínum tíma gerður stjórnskipulegur fyrirvari við ákvörðunina sem tekin var í sameiginlegu e e s nefndinni af þessu tilefni samkvæmt ákvæði stjórnarskrár innleiðing breytinganna sem leiða af tilskipuninni sem ég nefndi hér áðan tvö þúsund og níu fjörutíu og fjögur e b kallar á að það verði gerðar breytingar á eins konar lögum annars vegar er hér um að ræða lög númer níutíu nítján hundruð níutíu og níu en þau varða öryggi greiðslufyrirmæla í greiðslukerfum og hins vegar lögum um fjárhagslegar tryggingarráðstafanir sem eru númer fjörutíu og sex og voru sett tvö þúsund og fimm lögin sem breyta heyra því undir tvo ráðherra það er reiknað með því að þeir báðir leggi fram á yfirstandandi vorþingi lagafrumvörp til að breyta þeim lögum sem ég nefndi hér þannig hyggst hæstvirtur efnahags og viðskiptaráðherra leggja til breytingar á lögum númer níutíu nítján hundruð níutíu og níu og hæstvirtur innanríkisráðherra leggja fram breytingar á lögum númer fjörutíu og sex tvö þúsund og fimm þar sem kveðið verði á um að ráðstafanir samkvæmt þeim nái einnig yfir svokallaðar skuldakröfur það er ekki gert ráð fyrir því að þessar lagabreytingar hafi í för með sér umtalsverðan kostnað fyrir ríkissjóð né heldur að af þeim leiði stjórnsýslulegar breytingar svo nokkru nemi eins og ég hef þegar getið um í framsögu minni frú forseti var þessi ákvörðun sameiginlegu e e s nefndarinnar tekin með stjórnskipulegum fyrirvara þar sem hún kallar á þær lagabreytingar sem ég hef hér gert grein fyrir því er óskað eftir samþykki alþingis fyrir þeirri breytingu á e e s samningnum sem í ákvörðuninni felst þannig að megi aflétta hinum stjórnskipulega fyrirvara í samræmi við þær reglur sem alþingi hefur sett um þinglega meðferð þessara mála ég legg til frú forseti að þegar þessar umræðu lýkur verði þessari tillögu vísað til háttvirtrar utanríkismálanefndar